Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Nokia bekommt in Rumänien für dreißig Jahre die Steuern erlassen und zieht bereits drei Jahre später weiter nach Asien. Nokia bekam massive finanzielle Unterstützung beim Aufbau des Werkes in Bochum in Deutschland und dann beim Aufbau des Werkes Cluj in Rumänien. Gleichzeitig wurden die Entlassungen und die Absicherung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter öffentlich finanziert. Ich halte es für verlogen, die Krise und die angeblich zu hohen Produktionskosten oder wie heute auch genannt Umweltauflagen nun als Begründung für Massenentlassungen anzuführen. Im Werk in Cluj erwirtschaftet jeder Beschäftigte eine Million Umsatz im Jahr, kostet aber weniger als zehntausend Euro im Jahr. Wir dürfen nicht länger dabei zusehen, wie Unternehmen europäisches Geld hemmungslos einstecken und danach wie Heuschrecken einfach weiterziehen. Jeder kleine Träger europäischer Projekte unterschreibt Verträge über die Nachhaltigkeit seiner Projekte. Wieso gibt es das nicht für große Konzerne? Es ist an der Zeit, hier harte und klare Regeln einzuführen! Freiwilligkeit und Appelle nützen hier überhaupt nichts. Solange es solche Unternehmen gibt, darf der Europäische Globalisierungsfonds, der von existenzieller Bedeutung für die Kolleginnen und Kollegen in Europa ist, nicht in Frage gestellt werden. Wir müssen den Leidtragenden helfen.